Resulta difícil comprender que nadie, hasta el último momento, haya podido anticipar el portazo del Presidente de Ucrania, que no solo nos ha puesto en ridículo, sino que, además, ha puesto en cuestión la propia política de vecindad de la Unión Europea.

Yo creo que en este momento lo que tenemos que hacer es articular desde las instituciones una respuesta que pueda estar a la altura de las expectativas de millones de ciudadanos de Ucrania que sí querían ese Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Señor Comisario, en este momento creo que este Parlamento tiene que apoyar la misión de la Alta Representante sobre la base de evitar cualquier salida de la crisis por la violencia apoyar, de forma determinada, los derechos fundamentales, el derecho de reunión, de manifestación y de opinión pedir que se identifique a los culpables de la violencia y que se pongan a disposición judicial y, lo más importante, señor Presidente, establecer un cauce pacífico y democrático para que el pueblo pueda ser oído y para que los ciudadanos de Ucrania, y no otros, puedan decidir su propio destino.